Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass es im Interesse Europas und der ukrainischen Bevölkerung ist, dass wir unsere Beziehungen verbessern. Dass diese Beziehungen wirklich gestärkt werden müssen, ist im wirtschaftlichen, im sozialen, im politischen und im strategischen Interesse.

wahlrechtlichen Bedingungen, und vieles andere mehr. Ich glaube, dass dies ein guter Grund ist zusammenzuarbeiten, um dies zu erreichen. Es muss auch so sein, dass diejenigen, die aus politischen Gründen verhaftet sind, freigelassen und rehabilitiert werden, dass auch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte voll angewandt werden. So könnte man noch eine Reihe von anderen Punkten aufzählen, und ich hoffe, dass es gelingt, diese Dinge so voranzutreiben, dass